Paní předsedající, nejprve mi dovolte vyjádřit opravdovou radost nad navýšením celkového rozpočtu na 5,1 miliardy EUR. Je to sice méně, než kolik bylo původně navrženo Komisí a kolik si poslanci EP představovali, ale myslím, že se začínáme dostávat k situaci, která nám umožní dostatečně financovat alespoň některé priority. Jak jistě víte, ve výboru jsme byli nuceni dělat velmi bolestivé škrty, abychom se vešli. Teď je sice budeme muset dělat také, ale pod menším tlakem. K celkovému rozsahu a cílům programu bych jen ráda uvedla, že doufám, že se nebude zaměřovat jen a pouze na řešení pandemie COVID 19 či na pacienty s rakovinou. Je potřeba zdůraznit, že jsou i jiná onemocnění a jiné strukturální problémy ve zdravotnictví Evropské unie, které jsou desetiletí přehlíženy a jež je potřeba také řešit. Jsem ráda, že zpráva kolegy Bușoie byla přijata prakticky jednomyslně a na základě široké politické dohody.

Po navýšení rozpočtu před námi stále leží otázka možného vytváření zásob. I přes navýšení bych s jeho zavedením byla opatrná. Je zjevné, že stockpiling je schopen sám o sobě vyčerpat značnou část rozpočtu, ať už bude v jakékoliv formě, a současnou částku stále nepovažuji za dostatečnou pro jeho zavedení. Kolegové, těším se na výsledky hlasování i na nadcházející trialogy.